Voorzitter, mijnheer Claeys, even voor de zekerheid bent u zich ervan bewust dat de vluchtelingen waar wij vandaag over praten in de vluchtelingenkampen in Tunesië allemaal door de UNHCR getoetst zijn en allemaal de status van politiek vluchteling hebben gekregen?